Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche giorno fa in un quartiere della città di Prato, nella civilissima Toscana, sette cittadini cinesi sono rimasti uccisi in un incendio e altri due sono rimasti gravemente feriti. Lavoravano in un'azienda tessile e dormivano nella stessa azienda, lavoravano e vivevano in condizioni disumane sono lo specchio di un livello alto di rischio e di pericolo che è proprio di tutto il lavoro clandestino. Ovviamente, far fronte a questi fenomeni compete in primo luogo alle autorità locali, poi a quelle nazionali.